Señor Presidente, los acuerdos deben cumplirse y las reglas deben obligar a todos por igual. Esta afirmación, que parece obvia, en realidad no lo es tanto cuando nos referimos al Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y Marruecos, con constantes irregularidades, como reconoce la propia Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El sector tomatero español y, en particular, el de Canarias, pasa por momentos difíciles, y exige que se cumpla lo acordado, pero también quiere saber cuáles son los planes de la Comisión en relación con el nuevo acuerdo que se sigue negociando si se ha ofrecido un aumento del contingente preferencial de tomates y en qué términos, si se va a modificar el régimen de precios de entrada para impedir en el futuro nuevos incumplimientos, y si se van a exigir los requisitos fitosanitarios que se exigen a las producciones europeas. Y, si de acuerdos hablamos, también el sector platanero observa con enorme preocupación unas negociaciones, en algunos casos bilaterales, con terceros países, que, si no van acompañadas de medidas compensatorias, pueden tener unas consecuencias irreparables. En uno y otro caso, la Comisión no puede abandonar a sus productores ni nosotros podemos permitírselo.